Basterebbero questi numeri a raccontarci di come la situazione in Afghanistan rimane gravemente e altamente instabile. Continuano gli attacchi ad ospedali, continuano gli attacchi ai centri per gli aiuti umanitari, la corruzione rimane a livelli altissimi, così come è incessante il traffico di droga e il traffico illegale di armi, in particolare, dobbiamo dirlo, verso organizzazioni terroristiche. E quindi certamente non possiamo definire l'Afghanistan un paese stabile, non possiamo definire l'Afghanistan un paese sicuro, soprattutto per i suoi stessi cittadini, soprattutto per i bambini, per le donne, e il rientro nel paese di rifugiati, in particolare di coloro che non hanno più una rete sociale o familiare, equivale ad una condanna a morte.